Nous l'avons dit, nous pensons que les conditions de financement des dettes souveraines doivent être repensées. C'est une des hypothèses qui sont sur la table, mais je ne préjuge pas d'une discussion qui doit s'ouvrir et qui doit permettre de soulager le financement de la dette souveraine dans un pays comme la Grèce et au delà.